Ja, moj postopkovni predlog bi zgolj bil, da opozorite kolega, naj uporablja ušesa, ker jaz sem kritiziral vmes Cerarjevo vlado, ampak to Černač ni slišal. Hvala.